Ganz klar ist, dass Europol eine der Erfolgsstorys der Europäischen Union ist. Besonders bei der Bekämpfung von Drogenkriminalität, Menschenhandel, Terrorismusfinanzierung, Geldfälschung fungiert Europol als Drehscheibe für den Informationsaustausch und das Konzentrat bestehender Polizeikooperationsnetzwerke.

Das brauchen wir, um einen erfolgreichen Kampf gegen den Terror und die Kriminalität zu führen. Das brauchen wir aber auch und das muss in derselben Klarheit gesagt werden zur Sicherung der Rechte der europäischen Bürger.

Das brauchen wir zur Sicherung der europäischen Bürger.